mikla efnahagsvanda sem við óneitanlega stöndum frammi fyrir og það er engin ástæða til að gera lítið úr honum hann er verulegur við höfum aldrei staðið í svipuðum sporum áður og reyndar er leit að öðrum löndum sem hafa gert það en það er þó rétt að hafa í huga og kannski anda aðeins í gegnum nefið að þetta er í grundvallaratriðum vandi ríkrar þjóðar við horfum upp á það núna að stærðir eins og verg landsframleiðsla eða kaupmáttur launa lækkar um allmörg prósent og það er vissulega afar óþægilegt en við verðum að hafa í huga að það sem er að lækka var mjög hátt áður bæði í sögulegu samhengi og alþjóðlegum samanburði

þá held ég að forverum okkar hefði þótt okkar vandi þegar á heildina var litið vera frekar léttvægur því að fyrri kynslóðir íslendinga áttu bara í erfiðleikum með að lifa af það mátti ekkert út af bregða þá dóu menn úr hungri eða vosbúð ég er ekki að draga þetta fram til að gera lítið úr þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir núna við þurfum að setja hann í samhengi við erum að horfa á bakslag og það er verulegt og það er djúpt en það færir okkur ekki aftur á fyrri aldir í lífsgæðum eða lífskjörum það færir okkur aftur um nokkur ár til þeirra tíma sem þar voru þó allgóð lífskjör og reyndar höfðu aldrei verið betri verg landsframleiðsla þegar hún nær lágmarki líklega á næsta ári verður kannski svipuð á mann eins og hún var tvö þúsund og þrjú tvö þúsund og fjögur eða kannski tvö þúsund og tvö við vitum það ekki alveg tvö þúsund og tvö var ekkert sérstakt hallæri það var reyndar alveg ágætt ár svipað má segja um kaupmátt launa hann skerðist það veldur vissulega miklum vandræðum hjá mörgum nánast öllum íslendingum en hann er samt miklu meiri heldur en hann hefur nokkurn tíma áður verið í íslandssögunni að undanskildum kannski síðustu fjögur fimm sex árum en þetta er samhengið og kannski dregið fram til að við týnum okkur ekki alveg í sjálfsvorkunn og depurð yfir höfuð höfum við þrátt fyrir allt mjög gott við höfum það ekki alveg jafngott og við höfðum það í fyrra og hittiðfyrra en hvað um það

er gríðarlegt á allan mælikvarða

slíku tjóni hjá fjármagnseigendum vissulega eru flestir þessir fjármagnseigendur útlendingar en tjónið er þarna engu að síður af þessum sjö landsframleiðslum eru kannski tæpar fimm eða milli fjögur og fimm kröfur á föllnu bankana sem eru ekki greiddar nema að litlum hluta

verðmæti hlutabréfa þar var orðin vel ríflega tvöföld landsframleiðsla og minnkaði síðan um nánast hundrað prósent líklega svona um það bil níutíu og fimm prósent þannig að þar hurfu tvær landsframleiðslur og líklega ríflega það allt er þetta raunverulegt tjón frá sjónarhóli þeirra sem áttu þessi verðbréf hvort sem það voru skuldabréf eða hlutabréf

í eðli sínu tjón á pappír hlutabréf af skuldabréf eru ávísanir á verðmætið er ekki raunverulegt verðmæti í reynd þessar ávísanir eru núna innstæðulitlar eða lausar en það hefur lítið breyst hversu mikil raunveruleg verðmæti landið á og hver eru raunveruleg verðmæti við getum annaðhvort mælt það með því að skoða framleiðslugetu landsins hún er nánast óhögguð hefur kannski aðeins minnkað en ekkert í líkingu við þetta eða við getum skoðað framleiðsluþættina sem fara til að búa til vörur og þjónustu þar er auðvitað fremstur í flokki mannauðurinn hann er nánast allur hér hefur reyndar aldrei verið meiri í íslandssögunni síðan eru það innviðirnir og náttúruauðlindirnar og reyndar líka sagan menningin og viðskiptavenjurnar allt er þetta enn hér á þessum munum við og getum við byggt

tala menn stundum um annars vegar wallstreet sem er fjármálageirinn og hins vegar meinstreet sem er þá allt annað raunhagkerfið á íslandi hefðum við einhvern tíma getað kallað þetta bankastræti og laugaveg en það er víst enginn banki eftir í bankastræti og laugavegurinn er ekki sú efnahagsmiðstöð sem hann var áður fyrr en það breytir því ekki að við höfum þessa sömu tvískiptingu hér eins og reyndar öll önnur vestræn hagkerfi það sem hefur gerst er að okkar bankastræti hrundi

eða nær allar urðu einskis eða lítils virði en eftir stendur allur raunauðurinn leiðin út úr vandanum er auðvitað fólgin í þessu það er lykillinn að því að við komumst út úr þessu að við áttum okkur á því að við þurfum að laga fjármálakerfið við þurfum að laga alla þessa efnahagsreikninga sem sködduðust meðal annars vegna þess að af einhverjum ástæðum sem ég ætla ekki að rekja hér

á það að japanska jenið og svissneski frankinn mundu vera veikar myntir en íslenska krónan sterk en svo gerðist hið þveröfuga og fyrir vikið er engin von til þess að þessi fyrirtæki geti nokkurn tíma greitt að fullu allar sínar skuldir þá þurfum við bara að taka á því hvernig tökum við á því jú við tökum á því með þeim hætti sem við höfum þegar gert við endurreisum fjármálakerfið og felum því svo að fara með sínum viðskiptavinum hér er ég fyrst og fremst að tala um fyrirtækin en það á í grundvallaratriðum svipuð sjónarmið við um heimili sem eiga í vandræðum vegna skulda fara með þeim í gegnum þeirra vanda og leysa hann upp úr því þurfa að spretta fyrirtæki sem geta nýtt hinar raunverulegu eignir þjóðarinnar til að búa til vörur og þjónustu til að veita atvinnu greiða laun greiða skatta og í raun og veru halda uppi þeim lífskjörum sem við höfum vanist og eigum að geta fengið aftur í framtíðinni við getum hins vegar ekki ætlast til þess að ríkisvaldið fyrir hönd skattgreiðenda leysi vanda allra þessara fyrirtækja sem eru afar illa stödd það er einfaldlega ekki hægt fyrir íslenska ríkið að leysa vanda af þessari stærðargráðu með því að velta honum yfir á herðar skattgreiðenda jafnvel ef vilji einhverra stæði til þess en auðvitað er það ekki þannig það stendur ekki vilji neinna til að láta íslenska skattgreiðendur borga reikninginn það er reyndar grundvallarmunur á því sem hefur gerst á íslandi og þess sem hefur verið gert í nágrannalöndum okkar sem viðbrögð við svipuðum vanda að vísu ekki jafndjúpstæðum þar en miklum líka þar hefur ríkisvaldið tekið til sín vandræðaeignir úr fjármálakerfinu keypt þær í raun og veru á yfirverði út úr fjármálakerfinu með það beinlínis að leiðarljósi að láta síðan skattgreiðendur borga það sem upp á vantar það sem er yfirverðið sem greitt var fyrir eignina

hjá okkur var það aldrei kostur í stöðunni af þeirri einföldu ástæðu að vandinn var margfalt stærri heldur en íslenskir skattgreiðendur hefðu nokkurn tíma getað ráð við fyrir utan að það stóð aldrei neinn vilji mann til að gera þetta hvert er þá hlutverk ríkisins jú ríkið á að tryggja umgjörð um þessa endurreisn þar á meðal þarf það að tryggja traust peningakerfi og það vantar auðvitað talsvert upp á að við höfum það hér og nú en að því hljótum við að starfa þannig að við getum verið með vexti sem eru ekki mikið hærri en í nágrannalöndunum og stöðugt gengi og svo þarf ríkið að tryggja sanngjarnar og gagnsæjar leikreglur fyrir alla og þar er einnig víða pottur brotinn en þar munum við